Herr Präsident, Herr Kommissar Vella, liebe Kolleginnen und Kollegen! Morgen stimmt das Parlament über den Trilog zum Mehrjahresplan für die Nordsee ab. Mit vier Trilogen waren wir recht schnell. Das heißt aber nicht, dass die Verhandlungen leicht waren. In Bezug auf die im letzten Jahr abgestimmte EP Position mussten wir einige Abstriche machen und Kompromisse eingehen. Und ja Kompromisse können wehtun. Nichtsdestotrotz ist dieser zweite Mehrjahresplan nach dem Ostseemanagementplan ein sehr wichtiger Schritt zur richtigen Zeit. Wie wir alle wissen, erstreckt sich die Nordsee zwischen Großbritannien und dem europäischen Festland. Ein Mehrjahresplan für die Grundfischbestände in der Nordsee und für die Fischereien, die diese Bestände befischen, ist automatisch mit dem Brexit an sich und seinen verschiedenen Verhandlungsphasen zu verbinden beziehungsweise vor diesem Hintergrund zu sehen. Mir als Berichterstatterin war es wichtig, für die entsprechenden Brexit Verhandlungen eine Grundlage für das Management zu schaffen. Eine Grundlage, die nur über Kompromisse sowohl zwischen den politischen Fraktionen hier im Haus als auch zwischen Rat und Europäischem Parlament möglich war und ermöglicht wurde. Was die Beziehungen zu Drittländern betrifft, haben wir nun im Plan verankert, dass bei Vereinbarungen über die gemeinsam befischten Bestände die Vorgaben der gemeinsamen Fischereipolitik das Primat sein sollten. Hier spielen die Bestände herein, die mit Norwegen geteilt werden, aber eben bald auch diejenigen, die mit Großbritannien zusammen befischt werden. Was ich momentan über die Position der Briten zu ihrer angedachten zukünftigen eigenen Fischereipolitik weiß, möchte das Vereinigte Königreich am MSY Prinzip und an Wertebereichen, die auf internationalen und wissenschaftlichen Gutachten basieren, festhalten. Rückwurfpraktiken sollen auch dort der Vergangenheit angehören. Viel hängt nun von der Ausgestaltung der künftigen fischereipolitischen Zusammenarbeit zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union ab. Ich wünsche mir für ein nachhaltiges Management eine dauerhafte Lösung für Quotenverteilung und Zugangsrechte. Zurück zum Thema Kompromisse Bei den Fischereien, die Grundfischbestände befischen, handelt es sich in der Nordsee um sogenannte gemischte Fischereien. Hier muss ich doch sagen, dass bei den Verhandlungen einiges neu gemischt ich muss sogar sagen vermischt wurde. Letztendlich haben wir wie im Ostseeplan die sogenannten MSY Fupper Obergrenze beinhaltet. Dies ist für einige ein richtig rotes Tuch, eine rote Linie, die überschritten wurde. Umwelt NGOs haben deshalb auch aufgerufen, gegen dieses Trilog-Ergebnis zu stimmen. Zwei Fraktionen haben hierzu Änderungsanträge gestellt. Ich werde morgen gegen diese Änderungsanträge stimmen. Ja, wir hatten etwas anderes im EP Bericht im Juli 2017 stehen, und ja, ich würde mit einem anderen Ergebnis in dieser Hinsicht besser leben können. Aber es gibt Mehrheiten, und diese Mehrheiten inklusive Kommission und Rat waren starke Befürworter dieser Obergrenzen. Das Risiko, dass es zu keinem Nordseemanagementplan kommt, war sehr groß. Dies konnte ich weder den Fischen noch den Fischern gegenüber verantworten. Immer wieder wurde in diesem Kontext von Kommission und Rat das Argument der sogenannten limitierten Arten angeführt. Die Integration von MSY Fupper wäre unbedingt notwendig, um Effekte für limitierte Arten abzufedern. Dieses Argument spukte mir letztens im Ausschuss die ganze Zeit im Kopf herum, als ich während des Workshops zu Anlandeverpflichtung und limitierten Arten zu hören bekam, dass limitierte Situationen de facto noch gar nicht aufgetreten sind. Eine klare Antwort, wie verschiedene Instrumente aus dem Werkzeugkasten der GFP wie Selektivmaßnahmen, Interartenflexibilität und so weiter wirken, steht für mich auch noch aus. Aber nochmal zurück zu den Zielen eines Mehrjahresplans gemäß der Grundverordnung. Diese sollen auf wissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Gutachten basieren. Eine Definition von besten verfügenden wissenschaftlichen Gutachten sollten weder Rat noch Kommission im verfügbaren Teil akzeptieren. Warum war und ist dem Parlament eine Definition so wichtig gewesen? Auch hier geht es wie so oft um Quoten, insbesondere darum, wie diese ausgehandelt werden.

Hierzu gibt es drei Bedingungen drei Bedingungen, die wir, wenn überhaupt, lediglich auf der Basis von besten verfügbaren wissenschaftlichen Gutachten in Anspruch genommen sehen wollen. Ein eindeutiger Bezug beziehungsweise ein eindeutiges Verständnis von zu verwendenden Gutachten, ist ebenfalls essenziell vor dem Hintergrund, dass wir nur das Prinzip statt definierten Zahlen bei den Wertebereichen vorsehen. Die Wertebereiche können durchaus regelmäßig an beste verfügbare wissenschaftliche Gutachten angepasst werden.

Einen Kompromiss mussten wir auch eingehen, was die Beifangarten angeht, spielten doch auch bei diesem Thema die berüchtigten limitierten Situationen eine entscheidende Rolle. Was steckt noch im Plan die Freizeitfischerei.

Der entsprechende Passus des Plans besagt, dass bei erheblichen Auswirkungen der Freizeitfischerei auf die fischereiliche Sterblichkeit der Rat die Freizeitfischerei bei den Fangmöglichkeiten berücksichtigen und deren Fangmöglichkeiten beschränken kann. Also, im Plan steckt einiges Gutes drin.